Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous me permettrez d'abord de remercier mes collègues, Albert Deß et Paolo De Castro, pour le climat de confiance dans lequel nous avons pu travailler tous les trois ensemble.

D'un texte qui se voulait simplement correcteur, nous avons fait un bilan de santé de la PAC. Nous avons été les seuls me semble t il à mesurer l'importance des crises qui viennent de se succéder sur les exploitations agricoles, l'attente des agriculteurs sur le terrain. Nous avons fait un premier pas, avec une évolution cela a été dit, il y a quelques instants en matière de droits conférés aux organisations de producteurs. Néanmoins, Madame la Commissaire, nous attendons d'autres pas et des propositions de la Commission. Nous attendons d'abord des propositions sur le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Le commissaire Hogan nous les a promis pour le mois de mai.

Lors des discussions en trilogue, nous avons aussi buté sur les outils de gestion de crise et sur la réserve de crise. Il faut absolument que, dans le cadre de la préparation de la réforme à venir, nous travaillions tous ensemble pour mettre en place une réserve flottante à partir des sommes non dépensées sur le budget de l'agriculture, qui, si au bout de deux ou trois ans, n'était pas consommée, serait rendue aux États, comme aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas vivre sans une cagnotte financière qui nous permette de gérer les crises. Trop de gens, trop d'agriculteurs, dans nos différents pays, sont restés sur le bord du chemin au cours de ces derniers mois.

Nous ne pouvons pas être fiers du résultat.